Señor Presidente, este verano, la banda terrorista ETA ha asesinado en España a tres personas, que son tres defensores de la ley y de la libertad, un policía nacional y dos guardias civiles, a cuyas familias, desde aquí, mando toda la solidaridad, apoyo y afecto. ETA es una banda de criminales que no tiene cabida en Europa, porque en la Unión Europea sobran los radicalismos, los totalitarismos y los asesinos terroristas. Por todo ello, el Parlamento Europeo y también todas las instituciones europeas deben seguir condenando a los terroristas de ETA, y se debe seguir trabajando para borrar y extirpar de nuestro continente el cáncer que nos suponen los asesinos terroristas de ETA y sus cómplices. Por lo tanto, quiero que, en este primer Pleno ordinario del Parlamento Europeo en esta legislatura, mi primera intervención sea ésta, para recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo etarra, para condenar desde esta Cámara a la organización terrorista ETA y para pedir que trabajemos todos los europeos unidos para fumigar, con la ley en la mano, a ETA y sus acólitos, por el bien del País Vasco, de España y de Europa.